Ja, hvala. Gospod Perič, če je poskus, sprejetja, odločbe ustavnega sodišča v zakonsko materijo za vas ideološka izpraznjenost, potem imate vi problem in ne mi predlagatelji. In če je za vas poskus vzpostavitve zakonitega stanja na podlagi odločbe ustavnega sodišča poskus kulturnega boja, potem imate vi problem in ne mi. In če je želite bolj izkoristiti čas, predlagam, da se obrnete na predsednika vlade in na večino ministrov in državne sekretarjev, ki tukaj sedijo, in jih vprašate, kaj počnejo na zadnjih sejah vlade, razen kadrovskih imenovanj in določanja, kdo bo šel kam na potovanje, in poleg sprejetja rebalansa proračunov, koliko zakonov ste sprejeli na sejah vlade. Dva? Tri? Tako da spoštovani gospod Perič, bolj izkoriščen čas, z veseljem, predlagajte zakon, skličite nujno sejo, apelirajte na vlado, naj dela, ne pa gledati v SDS in reči, da nič ne delamo. Ker če SDS ne bi nič delal, bi seja trajala točno dva dni. Kar se pa tiče odgovora gospoda Šarca, pa zdaj ne vem, ali je to govoril v vlogi predsednika vlade ali v vlogi nekoga drugega, ki ga je izvajal pred tem, ko je bil predsednik vlade. In moram reči, da verjetno se njemu nikoli ni zgodil lapsus v prejšnji vlogi, ampak tudi ko se mu je zgodil lapsus, so se mu verjetno smejali. Tako, da jaz se opravičujem za svoj lapsus. Ja, imam tri majhne otroke, cel vikend smo gledali Ice Age in smo se smejali, tako da ja, lapsus je bil narejen, pa verjamem, da se nobenemu predsedniku vlade, nobenemu ministru, državnemu sekretarju ali poslancu od danes naprej več ne bo, zgodilo. Kar se pa tiče, rekli ste glede odškodnin izbrisanim, ja, zato da bi ujeli rok. Ja, tam ste se pobrigali, da ste nekaj naredili. Tukaj pa ste načrtno naredili nekaj, delali nevestno, da nekaj ne bi naredili. Zakaj? Zaradi ideologije. Ker ne želite, da se uresniči sodba ustavnega sodišča. In jaz sem danes vsaj pričakoval vaš odgovor, v kateri smeri ste naložili ministru za izobraževanje, da bo šel zakonski predlog, ampak danes berem, da je ste naročili, ali pa ne naročili, ali pa si je minister samo izboril štiri variante rešitve ene odločbe ustavnega sodišča. In spoštovani gospod predsednik vlade, jaz sem govoril o temle mnenju na naš predlog zakona. Prebral sem pa tudi, mnenje zakonodajno-pravne službe na vladni zakon. In naš zakon morda ni idealen, kar je tukaj tudi ustavno sodišče, mislim, zakonodajno-pravna služba napisala, ampak, še enkrat, naš zakon je šel v smeri odpravljanja ugotovljenega neskladja z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena, in ko je bil ZOFI na mizi, ste imeli škarje in platno, in bi se odločili in v tem členu, ki je edini merodajen za izpolnitev odločbe ustavnega sodišča, tekom parlamentarne procedure, naredili tudi svojo rešitev in mi bi jo podprli, če bi šla v smeri tega, kar je zapisalo ustavno sodišče. In za zaključek, spoštovani gospod predsednik vlade, zdaj, če je eno ločeno mnenje ustavne sodnice bolj pomembno kot večinsko mnenje ustavnih sodnikov, potem predlagam, da tudi če bo danes glasovanje dvaindvajset za in petinpetdeset proti, da ugotovite, da je dvaindvajset niti ni tako manjšina, ampak da njihovo mnenje šteje in ja, čestitke k sestavi vlade. Vem, da je bil to vaš zelo goreč cilj, kajti tudi s koalicijskih usklajevanj je bilo rečeno, sestava vlade za vsako ceno, tako da to vam pa res čestitam, resnično mislim, kajti, morda so imeli v Belgiji srečo z nesestavo vlade, ampak v Sloveniji imamo toliko odprtih, vprašanj, da rabimo nekoga, da udari po mizi, in mi smo upali, da boste pri tem našem zakonu in pri tej odločbi ustavnega sodišča udarili po mizi, ampak ne, raje ste se umaknili. Hvala.